Ich sehe das ein bisschen anders. Es ist schon ein bisschen kontrovers Wir alle unterstützen die Bemühungen der Ukraine um eine vollständige Umsetzung des Assoziierungsabkommens.

Man sagt, dass dadurch wenigstens ein Schlupfloch gestopft wurde. Aber mal ehrlich Ich sage, es ist einfach nur unfair, dass ein betrügerischer Handelsstrom legalisiert wird.